Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Ende kann der Rat einem Vorschlag für die Finanzperspektiven erst einstimmig zustimmen, nachdem das Parlament seine Zustimmung erteilt hat. Man achte hier auch auf die Reihenfolge und nehme den Vertrag ernst. Ich sehe die Gefahr eines zweifachen Defizits Defizit im Haushalt und ein rasantes Defizit im Europäischen Rat im Hinblick auf europäische Gesinnung und Orientierung. Deswegen muss es auch so sein, dass die eingegangenen Verpflichtungen, die bezahlten Rechnungen von Mitgliedstaaten jetzt so ausgeglichen werden, wie die Haushaltsregeln und der Vertrag es vorsehen, damit wir nicht in ein Defizit kommen. Also lösen wir die Zahlungsrückstände der 16 Milliarden mehr oder weniger auf, bevor wir zum Finanzrahmen kommen, und schieben wir nicht erneut durch Haushaltstricks oder durch extrem niedrige Zahlungsermächtigungen für die nächste Laufzeit Zahlungen auf die Zeit nach 2020. Das wäre unehrlich und gegen den Vertrag, denn wir wollen auch in Zukunft keine Schulden machen.

Wo bleibt die Debatte um den europäischen Mehrwert? Dem Europäischen Rat muss man sagen Schaut euch mal eure Schlussfolgerungen zu Forschung, zu Entwicklungspolitik oder zu den Verkehrsnetzen an! Das steht in einem großen Widerspruch zu dem, was dort an Zahlen diskutiert wird.

Aber die Debatte um Reform darf nicht so geführt werden, dass die Öffentlichkeit den Eindruck bekommt, in Friedenszeiten wird der Feind durch Brüssel ersetzt.